A téma nem is lehetne aktuálisabb, hiszen egy időben van a banki tőkekövetelmények szabályozásával, a bankfelügyelet kialakításával, az európai szemeszter gyakorlati megvalósulásával. Láthatóan az Európai Unió arra törekszik, hogy felmérje a kialakult pénzügyi válság kiváltó okait, hogy kikerülje, illetve felkészüljön a jövőbeli esetleges pénzügyi eseményekre. Az árnyékbankok rendszerszintű kockázatot nem okozó átlátható működésére a jövőben is figyelnünk kell. Köztudott, hogy bár tevékenységükkel élénkíthetik a kereskedelmet, és a pénzforgalomra is ösztönzőleg hathatnak, ám ezzel egy időben a hagyományos bankrendszer védőhálóinak hiányában hirtelen óriási károkat is tudnak okozni. A kulcs ezért valóban az elővigyázatosság, és annak elkerülése, hogy a fedezeti és a pénzpiaci alapokon, valamint a befektetési eszközökön alapuló árnyékbankolás ne veszélyeztesse az európai bankokat, és ne tegye ki rendszerszintű kockázatnak a pénzpiacokat. A cél egyértelmű, most még az eszközök kialakításával is éppen időben vagyunk.